Bez aktywnego społeczeństwa, bez ducha obywatelskiego, bez odpowiedzialności społecznej nie ma demokracji. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, gdy tak łatwo jest fabrykować w mediach wolę ogółu, gdy rzeczywistość wirtualna tak łatwo zastępuje aktywną, autentycznie kształtowaną oddolną opinię publiczną. I musimy robić wszystko, by chronić nasze demokracje, by chronić naszą wolność przed rządami pieniądza.

Zresztą dziwię się, że kolega, który pochodzi z kraju bliskiego, nie rozumie, że dzisiaj głównym zadaniem naszych społeczeństw jest odbudowanie aktywnego społeczeństwa po czasach, gdy komunizm nie tylko ograniczał wolność polityczną, ale zniechęcał ludzi do jakiejkolwiek aktywności.